C'est pourquoi je m'oppose à la création d'un parquet européen, qui serait compétent pour poursuivre les auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

Je m'y oppose d'autant plus qu'il travaillera en étroite collaboration avec l'OLAF.

L'Union pervertit tous ses domaines de compétence, c'est pourquoi je lui dis stop, je ne veux pas qu'elle pervertisse aussi la justice pénale.